ég býð háttvirta alþingismenn velkomna til vetrarþings og óska þess að við berum gæfu til að leysa með farsælum hætti úr þeim málum sem okkar bíða